Zahlen sagen manchmal mehr als große Worte, und bis heute wurden vom Europäischen Patentamt Sie haben es auch erwähnt fast 2000 Patente auf Pflanzen und fast 1200 Patente auf Tiere vergeben, die mit und auch ohne den Einsatz von Gentechnik entstanden sind. Zwei herausragende Beispiele darf ich erwähnen Die Zulassung von Patenten auf genetisch veränderte und durch Zucht veränderte Gerste dies gilt für die gesamte Kette von den Samen bis zur Pflanze. Betroffen sind deshalb unsere Landwirte genauso wie unsere Brauer, Produzenten wie auch wir Konsumenten.

Zweites Beispiel Die sogenannte Longlife Tomate, nicht zu verwechseln mit Ihrem Longlife Öl, das Sie in Ihren Dieselmotoren haben.

Und das, obwohl es wie Sie es sagten, Herr Kommissar in der Biopatentrichtlinie von 1998 in Artikel 4 klipp und klar steht Nicht patentierbar sind a Pflanzensorten und Tierrassen und b im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.

Technische Verfahren, die zur Unterstützung der konventionellen Zucht eingesetzt werden, dürfen nicht zur Patentierbarkeit insgesamt führen. Wir sagen konkret Kein Patent auf Leben. Und wir brauchen hier ein klares Signal für mehr Ethik und für mehr Ehrlichkeit im Umgang mit der Schöpfung nochmals gegen Patentierbarkeit auf Leben in ganz Europa. Und daher, Herr Kommissar, fordern wir die klare Stellungnahme der Kommission, dass Patente auf Zuchtmaterial und genetische Ressourcen in Europa verboten sind und bleiben. Zweitens Wir fordern eine klare Position zu Artikel 4 der Biopatentrichtlinie kein Patent auf Leben.